Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po głosowaniu nad wnioskiem Komisji.

Wszystkie głosowania będą imienne, a posłowie będą mogli sprawdzić oddane przez siebie głosy oraz wyniki głosowań w dokumencie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej posiedzenia plenarnego.